Ich begrüße ausdrücklich die beiden umfassenden Forderungskataloge, die uns heute vorliegen, mit über 140 konkreten Handlungsanleitungen zur Weiterentwicklung der Kapitalmarktunion und eines digitalen Finanzwesens. Diese Maßnahmen sind richtig, notwendig und wichtig. Satte 120 Milliarden Euro Mehrwert pro Jahr bringt eine starke Kapitalmarktunion. Wir wollen die Finanzierungsmöglichkeiten nicht amerikanisieren. Wir wollen, dass der europäische Kapitalmarkt besser funktioniert. Die Kernaufgaben sind eindeutig die Realwirtschaft zu finanzieren, die kleinen und mittelständischen Unternehmen aus einer möglichen Kreditklemme zu befreien und Unternehmertum zu fördern und Investitionen anzuregen.